Señora presidenta, más de nueve millones de mujeres y niñas mayores de quince años han sido perseguidas o acosadas.

También una parte de los países de la Unión no ha ratificado el Convenio de Estambul como el tratado internacional más eficaz contra la violencia contra las mujeres. Cuando hablamos de acoso, hablamos de muchos tipos de acoso stalking crime significa una persecución ininterrumpida, constante, intrusiva, de un sujeto contra su voluntad.

Hoy celebramos el Día Internacional contra el Acoso Escolar, desde el año 2013, contra el bullying un abuso de poder en las escuelas que a veces tiene resultados dramáticos. Puede ser acoso laboral, puede ser acoso sexual, puede ser ciberacoso. En cualquier caso, las consecuencias son dramáticas y no podemos desde Europa cerrar los ojos, para que ningún caso quede impune.